Sahel to region, w którym sytuacja jest bardzo poważna. Lista przyczyn, które doprowadziły do tego stanu jest naprawdę długa. Dawniej było to przede wszystkim ubóstwo wynikające z klęsk naturalnych, z niskich zbiorów i wysokich cen żywności, a także słabość rządów i niski poziom bezpieczeństwa i przestrzegania praw człowieka. Dzisiaj sytuacja jest zasadnicza z trzech powodów wojny domowej w Libii, aktywizacji Tuaregów i zamachów stanu w Mali oraz wzrostu aktywności radykalnej islamskiej sekty Boko Haram w Nigerii. Cele strategii Unii Europejskiej w Sahelu są dość oczywiste przeciwdziałanie ekstremizmowi i radykalizacji, pomoc w rozwiązywaniu lokalnych konfliktów, zwiększenie bezpieczeństwa i rządów prawa, a także rozwój i polepszenie jakości rządów. Problem polega na tym, że te założenia są słuszne, ale stopień implementacji nie jest zadowalający.